Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Ich begrüße den Ansatz der Verordnung zu den Vertragsbeziehungen im Milchsektor, die Verhandlungsmacht der Milcherzeuger zu stärken und für fairere Preise zu sorgen. Es ist wichtig, dass wir die Milcherzeuger nach dem Auslaufen der Milchquote nicht im Regen stehen lassen. Gerade kleine und mittlere Familienunternehmen sind darauf angewiesen, dass sie von der Europäischen Union gefördert werden und nicht den Milchabnehmern und dem Einzelhandel schutzlos ausgeliefert sind. Ich hätte mir allerdings sehr gewünscht, dass wir auf Ebene der Mitgliedstaaten eine Vertragspflicht einführen. Der Rat und die Kommission haben sich dagegen jedoch mit Händen und Füßen gewehrt.

Der jetzt gefundene Kompromiss ist meiner Meinung nach tragbar, aber auf jeden Fall nicht genug. Daher müssen wir dafür sorgen, dass bei der hier anstehenden Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik gerade kleine und mittlere Milcherzeuger berücksichtigt werden. Mein Hauptanliegen wird es weiterhin bleiben, für eine flächendeckende, nachhaltige und multifunktionale Landwirtschaft in Europa zu kämpfen.